Señora Presidenta, en primer lugar quiero trasladar, desde el Parlamento Europeo, la solidaridad y el apoyo a los trabajadores de todas las plantas de Opel en Europa y, en especial, a los de la planta de Figueruelas a los trabajadores y a sus familias, y a quienes dependen de ellos en las empresas auxiliares asegurarles que estamos con ellos en esta nueva aventura que se inicia ahora con la creación de un productor independiente europeo, GM Europa. Pero, para que esta aventura, que arrancó con la mala noticia de la quiebra de GM en Estados Unidos, sea una oportunidad para construir una empresa solvente, moderna, competitiva y con un futuro claro en lo social, en lo económico y en lo tecnológico, es preciso que la Comisión, que ustedes, señores Comisarios, retomen el liderazgo en las negociaciones actuales, para obtener una solución verdaderamente europea y con todas las garantías. Venimos denunciando la ausencia de la Comisión en los preámbulos, la dejación que se ha hecho a favor de una negociación bilateral, en la que cada Estado miembro con plantas de Opel apelaba a soluciones unilaterales. En este sentido, cabe reconocer que incluso ha habido Gobiernos regionales, como el mío, el de Aragón, que fue pionero en proponer, hace ya un año, una garantía para la planta de Figueruelas. Pero esta deriva, debida a la dejación de responsabilidades de la Comisión, ha llevado a la actual situación de confusión y de grave riesgo de que contingencias electorales, ajenas a los criterios de viabilidad industrial, conduzcan a la nueva empresa europea a un camino sin salida, en el que no primen los criterios de competitividad ni tampoco se evite un fuerte coste de empleos. Para evitarlo, necesitamos que la solución sea europea, viable económicamente ahora y a medio y largo plazo, y en la que prime el empleo en forma de competitividad y productividad de plantas emblemáticas, como la de Figueruelas. No permitiremos que la Comisión siga siendo neutral ni un segundo más. Debe actuar y asegurar tanto el empleo como el futuro de la empresa GM Europa. El Parlamento se lo va a exigir en nombre de todos los trabajadores de Opel Europa.